Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voulais d'abord remercier tous ceux, à part quelques uns, qui sont intervenus dans ce débat J'ai écouté attentivement ce qui a été dit.

J'ai bien compris que si j'avais pris en compte tout le programme de chaque parti, l'approbation des différents groupes parlementaires aurait été plus grand, mais l'assentiment de l'Assemblée en tant que tel m'aurait fait défaut, ce qui a fait que j'ai voulu être après avoir analysé les dires des uns et des autres aussi ménique que

Je remercie Mme Le Pen de ne pas voter pour moi.